Dat is essentieel voor de geloofwaardigheid van Europa en om te vermijden dat mensen het gevoel krijgen dat er twee soorten werknemers zijn. Ten tweede moet de Commissie vanaf nu al haar energie steken in het helpen bieden van een nieuwe toekomst op die plekken waar jobs gaan sneuvelen. Ten derde en dat is, denk ik, de grote les die we moeten trekken er is nood aan een meer pro actieve Commissie, we hebben nood aan een Europees industrieel beleid, een visie op de uitdagingen, de kansen en de manier waarop problemen aangepakt worden vanuit Europees perspectief, en dit voor de transnationale industriële sectoren, zoals de automobielindustrie.